Die neue Regulierung schafft Klarheit für alle also für Unternehmen, Versicherungsträger sowie vor allem für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger.

Sie ist sozial gerechter, verursacht keine Mehrkosten, aber bringt dem Bürger ein Mehr an sozialer Sicherheit, Transparenz und Klarheit. Besonders wichtig erscheinen mir zwei Aspekte. Erstens Die nun klare Definition des Begriffes substantieller Anteil in Artikel 13 Absatz 1. Zweitens Die genaue Festlegung des Begriffes home base also Heimatstandort.

Hiermit sollte die angestrebte Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen, Kalkulierbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Vorbeugung gegen Sozialdumping erreicht werden.